Unsere Fraktion verfolgt mit großer Aufmerksamkeit und Anteilnahme die Entwicklung in Island in den letzten Jahren und auch die laufenden intensiven Beitrittsverhandlungen. Dabei schauen wir auf Island vor allem aus dem Blickwinkel, wie es einem von der Einwohnerzahl so kleinen Land gelingt, nicht nur seine jüngste gesellschaftliche Entwicklung aufzuarbeiten, sondern auch Schlüsse zur Überwindung der Ursachen der Krise zu ziehen und umzusetzen.

Deshalb stellt sich unsere Fraktion zugleich die Frage Kann Island diese Erfahrungen, etwa mit der nachhaltigen Energiepolitik, auch in den Beitrittsprozess und schlussendlich mit in Europa einbringen? Denn einige ihrer Lösungen gehen weit über die in der EU praktizierte Krisenbewältigung hinaus.

Einige meiner Kollegen mögen die innenpolitische Konstellation in Island und den Beitritt als politisch nicht effizient betrachten. Der politische Kern jedoch ist ein anderer.

Doch sie will den Beitritt nicht um jeden Preis. Am Ende muss das Ergebnis abgewogen werden, und das ist zutiefst demokratisch, zu begrüßen und durch uns zu unterstützen. Von dieser Überlegung heraus wird sich meine Fraktion bei der Abstimmung zum Bericht von Herrn Preda dem ich für seinen recht ausgewogenen Bericht danken möchte der Stimme enthalten.

Vor dem Hintergrund meiner Ausführungen enthält der Bericht Positionen, die wir nicht mittragen können. Zwei seien genannt Wenn wir akzeptieren und unsere Fraktion tut das dass der Beitrittsprozess bis zur finalen Bewertung der Ergebnisse der Verhandlungen offen ist, dann können wir jetzt nicht so tun, als ob die Entscheidung bereits gefallen ist. Zweitens in Ziffer 5 fordert der Bericht eine Reduzierung des staatlichen Einflusses auf den Bankensektor.